virðulegi forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra hve mörgum sem sóttu um skólavist nú í haust var vísað frá háskóla íslands háskólanum á akureyri landbúnaðarháskólann á hvanneyri háskólann á hólum og kennaraháskóla íslands sundurliðað eftir

háskólann í reykjavík og háskólann á bifröst liggur fyrir hve margir umsækjendur fengu hvergi vist í háskóla

virðulegi forseti og nauðsynlegar til að átta sig á stöðu háskólamenntunarinnar hér á landi út um allan hinn vestræna heim hafa á síðustu árum og áratugum streymt í háskólana fólk á öllum aldri fólk sem hafði ekki tækifæri til að taka lengri skólagöngu þegar það var á hefðbundið skólaaldri eða unglingsárum og snýr aftur í skólana fær sig metið inn og eða hefur klárað stúdentspróf og svo framvegis þá fer að sjálfsögðu hærra hlutfall af hverjum árgangi í háskóla heldur en áður eins hefur háskólunum fjölgað töluvert þó að til standi að sameina aftur nú verslunarstig á íslandi er töluvert mikið lægra heldur en á öðrum norðurlöndum og því mikilvægt að efla háskólamenntun eins og kostur er bæði með staðbundnu námi og að sjálfsögðu fjárnámi eins og hefur verið að ryðja sér mjög til rúms víða um landið gegnum fræðslunetin og fullorðinsfræðsluna sem stofnað var til víða um land sem þróast annars vegar sem fullorðinsfræðsla og endurmenntun og hins vegar sem fjarnámsmiðstöðvar háskólanáms og er óendanlega mikilvægt fyrir byggðirnar að opna hundruðum ef ekki þúsundum íslendinga á síðastliðnum árum tækifæri til að mennta sig frekar í sinni heimabyggð án þess að taka sig upp og flytja inn reykjavíkur eða annað og gefur því þannig ný tækifæri til menntunar vegna fjárhagserfiðleika og fjársveltis háskóla íslands var það fyrir nokkrum missirum að háskólinn hætti að veita undanþágur þeim sem ekki voru með stúdentspróf við hefðbundna inngöngu í skólann og var verið að nota þetta sem nokkurs konar fjöldatakmarkanir þar sem skólinn barðist að mörgu leyti í bökkum það er að sjálfsögðu að mínu mati afleit þróun þar sem við eigum að sjálfsögðu að raunfærnismeta fólk inn sem hefur þó það hafi ekki hefðbundið stúdentsnám við þurfum samræmt yfirlit yfir hve margir á hverju ári fá ekki vistir í neinum skóla því það hefur verið aðall háskóla íslands í gegnum tíðina að taka við öllum sem þangað hafa